Y por eso le quiero decir, en primer lugar, gracias. Y, como estamos hablando del futuro de Europa, tengo que preguntarle algo que sí es muy importante para nosotros. Porque, en los debates sobre el futuro de Europa, se habla con frecuencia —en esta Cámara hay una gran coincidencia al respecto— de que la unanimidad es una condición que impide avanzar a la Unión Europea. Por ejemplo, en política fiscal por ejemplo, en política exterior. Y muchos piden, y muchos pedimos que la unanimidad sea superada por cláusulas pasarela o por otros mecanismos. Mi pregunta, señor primer ministro, es si usted está a favor de que la Unión Europea pueda avanzar sin este obstáculo tan grave en su futuro.